En met gierende banden moest in 2012 de klok worden gestopt en is in 2014 voor de zoveelste keer besloten om de implementatie uit te stellen. Er is in het Engels een mooie uitdrukking over de jongen die wolf!

Hoe lang duurt even dan nog? Een eeuwigheid? Het wordt tijd dat de luchtvaartsector echt een steentje bijdraagt en dat gebeurt niet als politici niet dat signaal uitzenden.

Jammer dat het zo liep en wij nu voor de minst slechte optie moeten kiezen in plaats van de beste.